Pero pronto empezamos, de todos modos, a perder una parte del entusiasmo inicial al verificar que los fondos para la garantía iban a suponer recortes importantes y paradójicos en programas como el MEC, que ya eran de inversiones de gran valor añadido europeo.

Se ha podido redimensionar el tamaño y el hambre —digamos— de la garantía bancaria y, por fin, se ha reconocido que las infraestructuras viarias europeas se merecen también inversiones —si pensamos sobre todo en los automóviles eléctricos, los camiones y autobuses a gas y a GNL—, que es necesario equiparlas de infraestructuras para energías alternativas y que precisan mantenimiento.